Sí, hay muchos países que cuentan con una legislación sobre violencia doméstica, pero, perdonen, señorías, no hay más que ver la cifra de mujeres asesinadas y víctimas de violencia para que reconozcamos todos que es claramente insuficiente lo que estamos haciendo. He puesto mi propio país como ejemplo se trata de proteger a las mujeres, más que una defensa de nuestra identidad nacional.